saman til hátíðarfundar miðvikudaginn fimmtánda júní næstkomandi því er lagt til að fundum alþingis verði formlega frestað þann dag enda þótt ráð sé fyrir því gert að almennum